România și Bulgaria și au îndeplinit angajamentele privind respectarea criteriilor pentru aderarea la spațiul Schengen. Este momentul ca și celelalte state membre să își respecte angajamentele și să aprobe aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Românii și bulgarii circulă liber în Uniunea Europeană din 2002, deci cu aproximativ cinci ani înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Atât Parlamentul, cât și Consiliul au confirmat în luna iunie că România și Bulgaria au îndeplinit criteriile necesare și sunt pregătite pentru aderarea la spațiul Schengen. România și Bulgaria ar trebui incluse în spațiul Schengen strict pe baza procedurilor și acquis ului Schengen. Nu pot fi impuse criterii suplimentare statelor membre aflate deja în procesul de aderare la spațiul Schengen. În ceea ce privește corupția, se va dezvolta un cadru european, care se va aplica în egală măsură tuturor statelor membre.